Es gibt Berichte, die kommen zur richtigen Zeit, identifizieren die richtigen Probleme und fordern zum engagierten Handeln auf.

Zugang, Inklusion und Beteiligung sind Menschenrechte.